In generale si tratta di una buona relazione, che mette in evidenza le conseguenze che il lavoro di cura ha sull'occupazione lavorativa delle donne circa 3,3 milioni di donne di età compresa tra i 15 e i 34 anni hanno dovuto lasciare il lavoro per assistere persone della loro famiglia. La relazione, inoltre, evidenzia la necessità di politiche mirate per l'equilibrio tra vita privata e lavoro, così come per donne con disabilità, giovani, migranti e persone LGBTQI, che sono spesso vittime ancora più colpite dalla discriminazione in ambito lavorativo.

Abbiamo votato a favore anche della non trasferibilità del congedo parentale, dal momento che riteniamo che si tratti di un segnale forte che l'Unione europea deve dare agli Stati membri. Inoltre, si affronta la questione delle pensioni. È un tema assai delicato il periodo di maternità non viene conteggiato come periodo maturante lo scatto di livello nel percorso di carriera e noi invece pensiamo che esso debba essere equiparato.